Pane předsedající, jsem ráda, že Evropský parlament se jasně postavil proti patentovatelnosti nových druhů rostlin a zvířat vzniklých biologickými způsoby, tedy klasickým šlechtěním. Vyslali jsme tak jasný signál Radě i Komisi, aby se zasadily o vyjasnění této právní komplikace. Je důležité ovlivnit Evropský patentový úřad, aby znovu obnovil právní jistotu a zájem šlechtitelů, zemědělců i veřejnosti. Opak by totiž znemožnil volné využití biologických materiálů pro další výzkum a šlechtění. To není v zájmu nikoho z nás, aby jinak volně dostupné biologické zdroje podléhaly přísné průmyslové patentové ochraně stejně jako v dalších odvětvích. Z toho důvodu jsme usnesení podpořila a apeluji na ostatní členské státy, aby aktivně pomohly vyřešit současný nejasný právní stav.